Občianska iniciatíva ako jedna z právomocí občanov Európskej únie je významným pokrokom demokracie a priamej účasti širokej verejnosti na politickom živote. Veľmi oceňujem a vážim si Váš prístup, pán komisár Šefčovič, v tejto otázke. A teraz, ak dovolíte, nadviažem na otázky, ktoré položila moja kolegyňa Zita Gurmai, pretože aj ja považujem za dôležité nájsť odpovede na niektoré tieto otázky. Jednou z nich je miesto a spôsob formalizácie, to znamená miesto, kde sa budú zbierať podpisy pod tú iniciatívu, či to bude teda na nejakom štátnom úrade alebo či to bude niekde na ulici. A v súvislosti s týmto aj potom či nedôjde ku kolízii s inými ľudskými právami, napríklad s právom na slobodu prejavu. Druhou otázkou je otázka financovania celého procesu a teda kto bude zodpovedný za financovanie občianskych iniciatív? Či to bude Európska únia, alebo to budú členské štáty alebo to budú samotní občania, ktorí teda budú takúto iniciatívu iniciovať. V tom najhoršom prípade by došlo k potretiu princípu demokracie podmienením solventnosťou obyvateľstva. V neposlednom rade bude nevyhnutné, aby Komisia stanovila presný časový limit, v ktorom sa budú takéto podpisy zbierať, respektíve platne zbierať. To všetko najmä s ohľadom na zachovanie priehľadnosti a transparentnosti celého mechanizmu tak, aby nebol prípadne zneužitý záujmovými združeniami, ktoré fungujú naprieč Európskej úniou.